Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, de verklaring van minister Pompeo over de nederzettingen heeft heel wat stof doen opwaaien, maar ondertussen had hij wel degelijk een punt. Wie de nederzettingen als illegaal bestempelt, gebruikt immers wel hele grote woorden. Die doet geen recht aan de gecompliceerdheid van het Palestijns Israëlische conflict, loopt vooruit op de uitkomsten van noodzakelijke vredesbesprekingen en gaat er helemaal aan voorbij dat Israël zowel historisch als juridisch gezien wel degelijk terechte aanspraken maakt op de betreffende gebieden. Het zijn daarmee geen bezette gebieden, maar feitelijk betwiste gebieden, waar alleen via onderhandelingen een oplossing voor gevonden kan worden. Ik zou de hoge vertegenwoordiger er dan ook toe op willen roepen geen energie te stoppen in de woordenwisseling met de VS hierover. Dan komen we echt niet verder. Investeer in plaats daarvan in maatregelen die er wel toe doen, die de vrede in het gebied wel dichterbij kunnen brengen. Daarom zeg ik stop met het indirect steunen van terroristen en hun families via de Palestijnse Autoriteit, dit in navolging van een recent besluit van Nederland. Stop met betalingen aan de UNRWA, die al decennia een ongezonde vluchtelingensituatie in stand houdt.